Lors de sa réunion de mars 2010, le Conseil européen a créé un groupe de travail présidé par le président du Conseil européen, composé de représentants de tous les États membres, de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne, et chargé d'analyser les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs d'un cadre amélioré de résolution de crise et d'une meilleure discipline budgétaire en explorant toutes les options permettant de renforcer le cadre juridique. Le groupe de travail a présenté un rapport d'étape au Conseil européen de juin et, dans ce rapport, le groupe de travail a souligné que le processus de surveillance budgétaire devait être renforcé, notamment en attachant une plus grande importance au niveau et à l'évolution de la dette, ainsi qu'à sa viabilité globale dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance. En outre, le groupe de travail a estimé nécessaire d'adopter des procédures de surveillance macroéconomique plus efficaces afin de déceler les déséquilibres macroéconomiques à un stade précoce et de formuler des recommandations visant à prévenir leur aggravation et leurs répercussions. Il convient enfin de définir des indicateurs précis à analyser à cet égard, mais la dette privée fait certainement partie de ceux qui pourraient s'avérer importants.

Le groupe de travail devrait présenter son rapport final au Conseil européen d'octobre sur la base des résultats de ses travaux. Le processus visant à adopter de nouveaux textes législatifs de l'Union ou à modifier les textes existants pourra être engagé le cas échéant.